Cu o rată a mortalității de 1,6 până la 2 milioane de persoane anual, tuberculoza reprezintă una din cele două cauze majore pe plan mondial ale decesului ca urmare a bolilor infecțioase, lucru care justifică îngrijorarea crescândă, la nivel global, a organizațiilor de sănătate publică. Într o eră în care medicina face progrese spectaculoase, trebuie să recunoaștem că a venit timpul ca clasicul vaccin BCG pentru tuberculoză să fie înlocuit cu unul nou, mai modern și mult mai eficient. Acest lucru nu este însă posibil fără, pe de o parte, a acorda fonduri europene mai generoase finalizării cercetării în domeniu și, pe de altă parte, găsirii altor căi de finanțare, prin revizuirea modelului propus de TBVI pentru metode alternative și inovatoare de finanțare. Prin acordarea de garanții financiare, acest model poate deveni mai atrăgător pentru comunitatea de afaceri europeană, asigurând, astfel, implicarea ei și susținerea financiară necesară.